Este important ca în acestea să existe un echilibru între protecția vieții private, a drepturilor fundamentale și necesitatea combaterii terorismului. Strategia, dacă se va aplica așa cum este prezentată, va reuși să aducă garanții ferme și aplicabile pentru respectarea drepturilor cetățenilor europeni de care beneficiază pe teritoriul Uniunii Europene. Așa cum ne a asigurat doamna comisar Malmström, efectuarea de profiluri prin procesarea automată a datelor nu va fi posibilă. Sperăm acest lucru, pentru că aceasta era una dintre îngrijorările noastre, la fel ca și perioada de păstrare a datelor. Deși nu vorbim despre date personale, eu cred că, în fond, este vorba în final despre dreptul cetățenilor la intimitate. De aceea, trebuie prevăzute și căi de atac administrative și juridice pentru cetățenii afectați de folosirea abuzivă a înregistrărilor.